Herr Präsident! Meine Frage bezieht sich eher darauf, dass wir in Straßburg ab

Der hat die Aufgabe, besser zu kommunizieren was auf europäischer Ebene geschieht. Gibt es hier die Möglichkeit, dass auch vom Petitionsausschuss dieses Instrument besser genutzt wird, um die Ergebnisse, die wir über den Research Service des Europäischen Parlaments haben, besser an die Bürgerinnen und Bürger herantragen zu können?